Chci dopředu říci, že jsem velkým zastáncem hodnot, jako je demokracie, právní stát, principy, na kterých stojí evropská civilizace. Musím ale přiznat, že ta zpráva, jak je napsána a pojata, podle mého názoru tento problém neřeší. Myslím si, že vytváří určitý princip kolektivní viny a takové mechanismy jako to, že jednotlivé členské státy budou každý rok předkládat zprávu o stavu lidských práv ve své zemi a ta zpráva bude vyhodnocována pravděpodobně Evropskou komisí, spíše vytvoří a posílí antievropské nálady v některých členských státech, než aby efektivně přispěly k ochraně těchto evropských hodnot. Takže já jsem pro, abychom chránili právní stát, lidská práva, aby Evropská unie zasáhla vůči státům, kde dochází ke zjevnému porušení těchto hodnot, ale tato zpráva bohužel řešení, která by toto mohla přinést, nepřináší.